því að taka undir með háttvirtum þingmanni óttari proppé sem sagði áðan að hann hefði ekki verið hérna á síðasta kjörtímabili ár gæti eiginlega ekki verið meira sama um eitthvert íslandsmet eða evrópumet eða annað hversu lengi fólk talar í þessari pontu bara gjörið svo vel ég tek líka undir með katrínu jakobsdóttur það er kominn tími á það að fara að ræða þinglokin þetta er bara fullkomlega eðlilegur tími til þess það hefur verið gert hér ár eftir ár svo vil ég taka undir með kollegum mínum háttvirtum þingmönnum þorsteini sæmundssyni og össur skarphéðinssyni við eigum kannski að sýna meiri ást í þessari pontu hérna svo beini ég því til forseta að hann taki núna fundarstjórnina til sína og ákveði hvort hann ætli að hafa af eða á með þessa atkvæðagreiðslu hérna þannig að við getum haldið áfram að ræða málin